Liebe Frau von Storch, wir wissen ja, dass die Winkeladvokatur Ihre Domäne ist. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich entschieden für die Einführung des Europäischen Staatsanwalts bin.

Ich möchte Ihnen sagen Das, was wir brauchen, ist ein Chefankläger.